Que seraient nos démocraties, et notamment la démocratie européenne représentée ici dans le Parlement européen, sans la participation pleine et entière des femmes à la vie de la cité? Que seraient nos sociétés et nos économies sans le talent des femmes? À bien des égards, les femmes européennes sont des modèles pour le reste du monde. La place que les Européennes occupent dans nos sociétés est une source d'inspiration pour les femmes partout dans le monde.

La place active que les Européennes occupent aujourd'hui dans la vie économique et politique de l'Union européenne est le résultat de leur engagement déterminé. Nous nous réjouissons aujourd'hui d'une construction européenne dont l'un des principes fondateurs est l'égalité entre hommes et femmes, principe pleinement reconnu dans le traité de Lisbonne. Au fil des années, une importante législation sur l'égalité de traitement et l'intégration de la dimension hommes femmes dans les politiques européennes a permis d'évoluer vers une société et un marché du travail plus égalitaires. Mais, aujourd'hui, nous devons aussi nous indigner de ce qui reste décevant, inacceptable, voire intolérable.

Aujourd'hui nous devons renouveler notre engagement à continuer à agir ensemble pour que l'égalité entre hommes et femmes devienne une réalité à part entière. Nous y gagnerons tous, que ce soit en termes de cohésion sociale et économique, de croissance durable ou de compétitivité.

La Commission se tiendra toujours à côté des femmes qui, à travers le monde, se battent chaque jour pour l'accès à l'éducation et au droit au travail, à côté de celles qui se battent pour la démocratisation et l'exercice des libertés et droits politiques et civiques. La Commission fera tout ce qui est en son pouvoir pour contribuer à réaliser ces objectifs. Mais ne l'oublions pas, la législation même bien appliquée ne pourra pas tout résoudre. Les comportements et les perceptions doivent également évoluer. Mesdames et Messieurs les députés, aujourd'hui, nous commémorons la lutte des femmes pour l'égalité. Aujourd'hui, nous pouvons dire en Europe que l'Union européenne serait impossible sans les Européennes, toutes les Européennes!